Señor presidente, permítame que haga una moción de orden, lo primero, porque quiero rechazar y lamentar que se permita colocar carteles de presuntos delincuentes excarcelados, que son una falta de respeto a esta Cámara y a los intervinientes, en este caso, el presidente del Gobierno de España.

Señor Sánchez, usted ha llegado aquí pidiendo proteger el modelo europeo, entre otras cosas, frente a las ideologías extremistas que lo amenaza. Permítame que le diga que se le pueda aplicar a usted ese refrán de consejos doy, que para mí no tengo. Porque usted, señor Sánchez, nos habla del peligro de los extremismos en Europa, que es cierto, pero a la vez, haga el favor de explicarnos a esta Cámara y a toda Europa que usted es presidente del Gobierno de España gracias, precisamente, a esos extremistas. Es decir, a los golpistas nacionalistas catalanes, a los chavistas podemitas, a los proetarras batasunas de Bildu, que son el brazo político de los terroristas de ETA, con los cuales, por cierto, usted se ufana de compartir mantel en determinadas comidas vergonzosas.